Bár a Parlament hagyományaihoz illően segítő szándékkal, de kritikusan szoktunk viszonyulni az előterjesztésekhez, most azt kell mondanom, hogy a legteljesebb mértékben üdvözlöm és támogatom a most ismertetett elképzelést. Különösen örülök a biztos úr által használt definíciónak a teljes foglalkoztatás, mint cél, aki tud és akar, annak legyen módja és lehetősége

Támogatom a négy legfőbb prioritást is, jobban funkcionáló munkaerőpiacokat, jobb minőségű munkahelyeket, hatékonyabb politikákat a munkahelyteremtésben és jobb munkakörülményeket. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy mindezek elérése nem lesz könnyű. Egyetértünk a flexicurity ről elhangzottakkal, bár meg kell mondanom, valóban itt az idő, hogy a részletekről beszéljünk. Sokszor használjuk és sokféleképpen gondolkodunk arról, hogy mit is jelent ez valójában. A jobb jogalkotás alapelveivel összhangban szükségesnek látjuk a változó munkaviszonyokra reagálni. Indokolt tehát újra elővenni a munkaidő irányelvet, bár megjegyzem, a kiküldetési irányelvnél mi nem tartunk szükségesnek új irányelvet, viszont készen állunk arra, hogy megvitassuk a végrehajtást és ennek tapasztalatait, ha kell, adott esetben módosítsunk. Viszont fölhívnám a figyelmet az atipikus munkavégzés formáinak szabályozására. Ez mind a társadalombiztosítási és egyéb feltételek tekintetében teljesen új munkaadói, munkavállalói viszonyokat jelent és nyilvánvalóan sok a hiátus még ezen a területen. Fokozni kell a mobilitást, az állami foglalkoztatási szolgálatok együttműködésére jobban oda kell figyelni és végezetül elnök úr, látom, hogy telik az idő, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az alacsony képzettség az többe kerül bizonyos értelemben, mint a válság.